Hvala z besedo, predsedujoči! Jaz, ne bom toliko obravnaval zakon, kot pa en par, en par zadev, ki sem videl tukaj v zakonu, ki se mi zdijo zelo dobre, pa morda eno pobudo še, za razširitev verjetno, določenih zadev tukaj o tem, glede na to, da je to prvo branje. Zdaj, ne vem, zakaj ne se bi Nova Slovenija ne strinjala s tem zakonom, da to obremenjuje gospodarstvo, da obremenjuje. Jaz vidim pa tukaj velike priložnosti in možnosti, v tem zakonu, predvsem pa gospodarskih možnosti. Zdaj, če to obremenjuje glede samo tiste kartice, mislim, da je to tudi prav, da enkrat naredimo tudi red pri tem. Govorim kakor podjetnik. V svojih podjetjih to bom sigurno napravil in z velikim veseljem bom ugotovil, kaj je učinkovitost ali pa ne pri tem. V glavnem, generalno gledano, ta zakon vidim zelo pozitivno. Tudi se ne strinjam, na primer, glede škode, mi dajmo se zavedati, da brez TEŠ teh bi morali kupovati energijo, pa bi bilo krepko Dražje kot tisto, kar nam zdaj, nudi to. Tako da glede tega jaz mislim, da bi mogli še kar nekaj povedati zadev. V glavnem, sam bi, obravnaval neke določene zadeve. Tukaj vidim, da izrecno se izpostavi, da je zavajajoč ali nepošten način prodaje preko nekih posrednikov, akviziterjev in te reči. Tukaj nekako se ne prepoveduje ali pa se, ni točno jasno, na kakšen način. Zdaj, jaz bom to, bi rad, malo več informacij, ker tukaj nekaj ni jasnega, ne? Tu piše, da tako v preteklosti kot tudi v zadnjem času se namreč na območju Republike Slovenije pojavlja večje število poročano, ponavljajoče se, nepoštene in zavajajoče poslovne prakse pridobivanja novih odjemalcev prek akviziterjev. Mislim, elektrika je v tržišču, ljudje so na tržišču. Vsak se bori za svoj trg. Vemo sami, da eno je linija, hrbtenica kot taka, drugo je pa prodaja električnega toka, in tukaj mislim, da je čisto pošteno, da vsak se bori in naj nudi boljši pogoj. Seveda, kar se dogaja na terenu, je lahko zavajajoče, ker prehajajo na tak ali drugačen način do teh pogodb, kjer so nevešči ljudje, ki odpirajo vrata, ki dajejo možnost, da vstopijo notri, pa, to je pa druga zadeva, ampak da bi prepovedali način posredovanja ali pa prodajanja, to je, to gremo lahko v en spor, kar je čiste trgovine, preproste javne možnosti prodaje. Tako da tukaj ne, ne razumem dobro to, za kaj se gre. Saj prav zato se bom povezal na to in citiram to, kakor piše: "Da je tovrstna praksa v Sloveniji postala vse bolj obsežna, potrjujejo tudi številni primeri poročanj medijev ter opozorila Zveze potrošnikov Slovenije." Kljub temu da so bila tovrstna ravnanja s strani tržnega inšpektorata že sankcionirane, se še naprej pojavljajo. Ne, "bo dobaviteljem dan dodaten jasen signal, da je tovrstno pridobivanje strank nesprejemljivo". Pol na koncu pa berem in piše: "Če dobavitelj prodaja preko posrednikov oziroma zastopnikov, mora nad njihovim delom izvajati nadzor, da se preprečijo zavajajoči ali nepošteni načini Zdaj ne razumem točno, kaj bi radi vi v tem členu naredili? Ali se dovoli, da lahko posrednik prodaja ali se ne dovoli, ali pa akviziter, ali kakor ga imenujete. Ker tukaj se moramo, mora mora jasno pisati. Prej povedano ali dovoljeno. No, tako, tukaj, mi ni bilo prav jasno, kam cilja ta, ta, ta sprememba. Če grem naprej, imamo še, kar je zelo dobro, še ena pomembna novost, to je, kar čakajo državljani tukaj, glede gradbenih, potrebe po gradbenem dovoljenju. Jaz mislim, to je zelo dobro, da se nekako sprosti ta zadeva, je pa nikjer nisem zasledil, točno za katere objekte naj bi se to šlo. Zdaj, sončna elektrarna je le, je logično, kar je, ampak, obstajajo tudi drugačni, alternativni zunaj energije, ki pa verjetno so strukturalnega značaja, tako kompleksni da, o tem odpraviti gradnjo o dovoljenju je skoraj nemogoče, ampak nisem zasledil, no, tukaj, ni razvidno točno, katere naprave naj bi, se tukaj šlo. Vem, da verjetno bo to v nadaljevanju tudi, tu omenjeno. No, pol še ena zadeva je pa, da se predpisuje vsa zakonska podlaga in temeljna pravila za samooskrbo. Seveda, to je zelo dobra zadeva. Bistvo oziroma glavna prednost samooskrbe je v tem, da se količina električne energije o danem omrežju prevzete iz omrežja kompenzirata. To se strinjam, je vse v redu. Ampak zakaj, če jaz vzamem toliko energije odnosno oddam v omrežje več energije kot tisto, kar porabim, zakaj pa ne bi dobil plačano za to, saj vendar investiram v moj sistem, če bi rekel tako, alternativne energije. Ker tako, kot je razvidno tukaj, se pravi, če jaz porabim več, kakor jo oddam, plačam razliko, ampak če jaz jo oddam več kot tisto, kar sem porabil, bi bilo prav, da bi bila kompenzacija tudi v negativnem smislu odnosno pozitivnem za investitorja. Prodajam energijo v omrežje, moram nekaj od tega imeti. Tukaj je malo kontradiktorna zadeva, ne, ali pa ni jasna, ne. Se pravi, jaz investiram v sončno elektrarno, veliko sončno elektrarno, to, kar, Levica ne mara, da bi prišli do profitov, ne, ampak tukaj obstajajo tudi možnosti, da se investira v alternativne energije, imaš možnost, pa prodajaš energijo. Pa v tem smislu je tudi prav, da imaš nekaj profita od tega, saj drugače kdo bo investiral v to, samo država. Če bomo čakali, da bo samo država, to to ne bo šlo nikamor. Saj prav zato smo v tem stanju, ko smo danes, da imamo samo dve, vetrni elektrarni, ker imamo ogromno takih in drugačnih inštitucij, ki totalno zablokirajo razvoj v tem smislu, kar je velika neumnost za nas, in to mislim, da bi moralo biti tudi bolj sproščeno, bolj, prilagojeno potrebam, da bi se lahko omogočalo, postavljati take vetrne elektrarne, tudi majnše. Tako da mislim, da tukaj, bi bilo potrebno tudi ... Ker veste, tudi kar omejuje dostikrat, je prav odločbe odnosno, predpisi, ki so pisani v občinskih prostorskih načrtih, ki pa je, ki so bili dani pogoji pa iz Ministrstva za okolje in prostor, ki ne dovoli določene zadeve. Tako da tudi tukaj bomo mogli malo pogledati, kaj se da napraviti na tem. Hočemo imeti alternativno energijo, pa potem jih sama vlada odnosno država sama, ki ti omejuje zadeve, ali pa nevladne organizacije, ko smo spet tam, kakor so omenili prej tudi kolegi, plačujemo nevladne organizacije iz državnega proračuna, iz našega davkoplačevalskega denarja, ki pol so tisti, ki zavirajo ves razvoj, marsikatera, no, ne vse, marsikatera. Tako da tukaj je treba malo biti, malo moramo pregledati to zadevo in pogledati, kako lahko sprostiti na bolj enostaven način, Jaz bi z zaključek pa še eno zadevo. Vi, bi vprašal resorno ministrstvo, če ima odgovor ali pa če lahko posreduje ali pa poizve. Mene bi zanimalo, koliko bioelektrarn imamo v Sloveniji delujočih, kdo jih upravlja, kakšni so tudi realni učinki teh bioelektrarn, kakšna je pa sploh vizija vlade odnosno ministrstva glede teh bioelektrarn glede na to, da leta nazaj je bilo to zelo sporna zadeva glede smradu, če tako rečemo, in drugih zadev, ampak tu se da vse rešiti. Kje so in kako, na kakšen način, mislim, točno kakšen vidik ima država odnosno ministrstvo, resorno ministrstvo glede tega. To me bi zanimalo. Kot vemo, ker to je dobro alternativni način za pridobivanje energije, ki je zelo, zelo, v uporabi predvsem tam, kjer se, kjer je veliko število goveda ali pa štal, veste, prašičereje in vse te zadeve, kar je. Z, prav z zaključek bi pa dal eno pobudo, če ste vi sploh upoštevali tudi možnost širitve določenih, določenih teh inovativnih sistemov energije, ne. Na primer vi veste, da zdaj je vedno več govora o tej, tako imenovani "cold fusion", se pravi ta hladna fuzija, ki vemo sami, da je v bistvu neki reaktor in katalizator energije, ki se sprošča s spajanjem, s spojitvijo niklja in vodika, ne to. Sedaj je zelo, zelo aktualna zadeva, ki je bila, jo je izumil, so jo izumili v Univerzi v Bologni. Kupili so patent Američani, če veste, in je že več kot sto naprav samo v enem letu zdaj zunaj. Velika naprava je približno kakor en vagon vlaka. Ne, nima problema s, težko vodo, če bi tako jo imenovali, glede, jedrskih zadev, ne, ker to ne spada v tem, ker tu govorimo o hladni fuziji. Namestitev je zelo enostavna in tudi, lahko proizvaja energije do enega megavata, kar je zelo zelo lepa številka, ne, in lahko tudi paralelno daješ naprej. To je pa čista, zdrava energija. Tako da, če je v zakonu ali pa če bo možnost tudi širjenja te zadeve, da ne bo spet tu kakšna omejitev, ker to je sicer, morate vedeti, da to je dostikrat namenjeno za kakšne lokacije, vasi, industrijske objekte, reči, kar je treba, ne, tako da da bi se dalo tudi možnost, da ne bo spet tudi tukaj kakšnih velikih omejitev, ali pa spet, da bo človek mislil, da zaradi bo nekdo zaslužil, zato pa bomo mi preprečili, da ne more nikoli noben zaslužiti na to, kar sam iz lastnih sredstev investira, v naši državi. Toliko z moje strani. Hvala predsednik.